Con ese informe se aclaran aspectos institucionales y operativos que derivan de la adhesión de la Unión Europea al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. Hace ya tres décadas que la Comisión Europea y el Parlamento aprobaron sendas resoluciones solicitando esta adhesión. Ahora, con una comunidad más compleja, con 27 Estados, nadie discute la adhesión. La coincidencia en estos principios es la base de la cohesión política y de la identidad de la Unión Europea, y cuando estos entran en crisis hay problemas políticos y también económicos. Defender todos los derechos humanos y las libertades fundamentales en cualquier circunstancia y sin titubeos es trabajar por el fortalecimiento de la democracia, por el progreso, y significa marginar por completo cualquier expresión de violencia, imposición o totalitarismo. Y ese, no lo olvidemos, fue el primer sentido del proyecto de la Unión. Este tiene que ser nuestro rumbo y pido a la Comisión y al Consejo que trabajen por él.